Viele Krankheiten könnten wir bekämpfen, indem wir hier Strategien entwickeln und InvestEU hier so schnell wie möglich anwenden und natürlich auch das Ziel Nummer 7, nämlich erneuerbare Energie. Wenn wir das in den ländlichen Räumen gemeinsam mit den kleinen und mittleren Betrieben verbinden, dann hätten wir viel erreicht, und ich glaube, das könnte eine Zukunft geben, die auch dem Sudan Stabilität wie in Europa ermöglichen könnte.